Słyszeliśmy już dzisiaj dużo dobrych słów pod adresem prezydencji cypryjskiej i nie będę powtarzać tych komplementów, chociaż bardzo chętnie bym to zrobiła, bo sama mam bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z prezydencją. Nie będę też mówić o tym, jak trudny to był okres dla całej Unii Europejskiej.

Już kilka razy był wspominany patent. 30 lat minęło, oczywiście nie możemy tutaj pominąć zasług Komisji Europejskiej ani poprzednich prezydencji, żeby nareszcie rozwiązać ten problem.

To są zasługi prezydencji cypryjskiej.

Będę mieć dobre wspomnienia.